Wir sind dabei, eine große Einigung in diesem Haus zu erzielen, wenn es darum geht, den letzten Gipfel zu bewerten. Das jedenfalls ist mein Eindruck. Es war ein verlorener Termin ein Termin, der keine Antworten gegeben hat, ein Termin, wo die Staats und Regierungschefs sich wieder einmal unfähig oder unwillig gezeigt haben, Europa voranzubringen, und wo sie unfähig waren, zu verstehen, dass wir nur gemeinsam stärker sind. Das ist ein schlechtes Bild, das Europa abgibt, vertreten durch die Mehrheit der Staats und Regierungschefs. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir uns das nicht leisten können, sieben Monate vor den europäischen Wahlen.

Sie sind sehr wohl in der Lage, eine diplomatische Sprache zu pflegen. Ich honoriere das, verstehe Sie auch. Aber wenn Sie die österreichische Ratspräsidentschaft dafür loben, dass sie in der Asylpolitik vorangekommen ist und Bemühungen unternommen hat welche Bemühungen haben Sie da gemeint? Es kann ja sein, dass ich etwas verpasst habe. Aber bitte erläutern Sie uns, von welchen Bemühungen der österreichischen Ratspräsidentschaft Sie in dem Zusammenhang gesprochen haben. Das Gegenteil ist wahr! Es wird ausgesessen, das Asylpaket wird blockiert. Das ist die Realität, und das entzweit Europa. Es bindet Europa nicht zusammen, es baut keine Brücke.

Die österreichische Ratspräsidentschaft entzweit Europa und gibt keine Antworten. Das ist die Wahrheit in dieser Situation, die wir nicht länger akzeptieren, die wir nicht länger tolerieren. Es ist ein Skandal, was im Mittelmeer passiert. Wir haben das mehr als einmal gesagt. Wir brauchen dringend mehr Seenotrettung. Das ist der Grund, warum wir uns dafür einsetzen, dass diejenigen, die ihr Leben riskieren, dafür auch ausgezeichnet werden, die Würde erhalten, den Sacharow Preis zu tragen. Aber wir wissen, dass wir grundsätzliche Lösungen brauchen grundsätzliche Lösungen in Solidarität mit gesicherten Fluchtwegen, mit geregelter Arbeitsmigration und mit dem Asylpaket, das das Europäische Parlament verabschiedet hat. ast weekend showed that when Europe is united, the consequences can